virðulegi forseti ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu um atvinnuuppbyggingu og orkunýtingu í þingeyjarsýslum flutningsmenn ásamt mér eru háttvirtir þingmenn samfylkingarinnar logi már einarsson ólína þorvarðardóttir og skúli helgason hér í síðasta dagskrárlið vorum við að ræða tillögu með sama heiti sem var talsvert afmarkaðra en sú sem hér er til umræðu þar er krafist skilyrðislausra samninga við tiltekin fyrirtæki hér ræðum við markvissa nýtingu jarðvarmans á svæðinu til atvinnuuppbyggingar þar án þess að sérstök fyrirtæki séu nefnd til sögunnar því verður þó að halda til haga að ákveðin fyrirtæki hafa ákveðið forskot vegna þess hversu lengi þau hafa verið með í umræðunni um nýtingu orkunnar á þessum slóðum nú er staðan sú að landsvirkjun horfir einkum til þessa svæðis varðandi byggingu nýrra virkjana landsvirkjun og þeistareykir e h f vinna nú að því að markaðssetja orkuna á svæðinu ýmsir aðilar hafa sýnt áhuga á að nýta hana til fjölbreyttrar iðnaðarstarfsemi svo ekki ætti að vera flókið að ljúka því mikilvæga verkefni sem allra fyrst allri þjóðinni og efnahagslífinu til heilla það eru liðnir nokkrir áratugir síðan byrjað var að skoða möguleika á að nýta orkuna sem þarna kraumar í iðrum jarðar upp úr nítján hundruð áttatíu var talað um að nýta orkuna til pappírsframleiðslu og margar góðar hugmyndir hafa fylgt í kjölfarið frá árinu tvö þúsund og tvö hefur alcoa verið að skoða möguleika á álframleiðslu á staðnum í heimsókn iðnaðarnefndar til landsvirkjunar nú í haust voru þessi mál mjög til umræðu þar kom fram að á umræddu svæði eru nú þegar tilbúin til virkjunar hundrað megavött í prófuðum tilraunaholum sem strax má virkja á svæðinu virðast vera þrjú hundruð þrjátíu til fimm hundruð fimmtíu megavött og þar af fjögur hundruð megavött virkjanleg orkunýtingu á háhitasvæðum verður að byggja upp í þrepum til að fylgjast megi með því hvaða áhrif hver nývirkjuð hola hefur á þær sem fyrir eru núna treystir landsvirkjun sér til að afhenda orku í hundrað tuttugu og fimm þúsund tonna álver er ekki að svo stöddu tilbúin til að skuldbinda sig til þess að afhenda orku til hundrað áttatíu þúsund tonna álvers en er tilbúin til þess að deila þeirri skuldbindingu með orkukaupanda ef um semst þeir telja algjörlega óframkvæmanlegt að fara í skuldbindandi samninga um fjögur hundruð fimmtíu megavött sem þarf til að uppfylla orkuþörf þrjú hundruð sextíu þúsund tonna álvers sem yrði sú hagkvæma eining sem álframleiðendur vilja helst byggja landsvirkjun telur ekki hægt að sýna fram á meira en fjögur hundruð megavatta orku á svæðinu og til þess að ná þeirri orku þurfi átta til tíu ára varfærna uppbyggingu það er því alls ekki verið að tala niður þrjú hundruð sextíu þúsund tonna álver það er einfaldlega ekki gerlegt að fara í slíkt að svo stöddu áfangaskipt framkvæmd er auðvitað möguleg í eðlilegu samhengi við raunverulega orku á staðnum mér er mjög umhugað um að af stað fari öflug mannaflafrek atvinnuuppbygging í þingeyjarsýslum ekki veitir af þarna hefur fólk þreyjað þorrann og góuna um árabil og því miður hafa heimamenn þurft að horfa á eftir góðu fólki sem misst hefur bæði vinnu og þolinmæði í að bíða eftir nýjum atvinnutækifærum sem unnið hefur verið að áratugum saman það sem öllu máli skiptir í þessu máli er að unnið sé á lausnamiðaðan hátt að raunhæfum verkefnum og það veit ég að verkefnisstjórnin er að gera ríkisstjórnin þarf líka að vinna sína heimavinnu til dæmis með því að koma fram með ívilnanapakka sem byggist á nýsamþykktum lögum um slíkt til að vinna að því að selja svæðið sem ákjósanlegan fjárfestingarvalkost þá þarf ríkisvaldið að koma að því að vinna með heimamönnum að því að greina innviði samfélagsins og vinna að áætlunum um innri vöxt og stöðu stoðstofnana á svæðinu það er því eðlilegt að tala um það í þessu samhengi að það er afar skammt hugsað að skerða verulega starfsemi heilbrigðisstofnunar þingeyinga á þessum tímapunkti því að þegar fram undan eru stórar framkvæmdir og síðan stór fyrirtæki á svæðinu verða stoðstofnanir eins og heilbrigðisþjónusta að vera í lagi og uppsagnir fagfólks nú geta valdið því að það flyst í burtu og erfitt verður að endurheimta það það vill nefnilega þannig til að það virðist auðveldara að flytja til reykjavíkur en að flytja þaðan framhaldsskóli atvinnuþróunarfélag og fleiri slíkar stofnanir eru afar mikilvægar stoðstofnanir fyrir dreifðar byggðir en um grundvallarstofnanir samfélagsins þarf að standa stífan vörð ekki síst þegar þær lýsa sig algjörlega tilbúnar til að vinna með stjórnvöldum að eðlilegum sparnaði og hagræðingaraðgerðum þó að atvinnuleysi í þingeyjarsýslum sé örlítið undir landsmeðaltali eða milli sjö og átta prósent verður að taka tillit til þess að þar hefur verið viðvarandi fólksfækkun þar hefur fólki fækkað um tíu prósent síðasta áratuginn það er mikil blóðtaka fyrir byggðarlag af þessari stærðargráðu staðreyndir sem þessar verða að vera með þegar rætt er um atvinnuleysi svæða hefur fólki fjölgað eða fækkað á svæðinu eru sérlega veik svæði þannig getum við skoði heilbrigði svæðanna á heildstæðan hátt það er ljóst að huga þarf sérstaklega að styrkingu byggðanna í þingeyjarsýslum ekki síst með þá staðreynd í huga að þarna eru miklar auðlindir fólgnar í jörðu sem nýta má fólkinu til heilla sveitarfélögin á svæðinu hafa lagt mikla fjármuni í rannsóknir og aðra forvinnu það er komin tími til að þau fari að fá arð af fjárfestingu sinni ef allir aðilar taka höndum saman um að leysa hnúta frekar en að herða þá enn frekar mun okkur takast að koma atvinnuuppbyggingu í þingeyjarsýslum í réttan farveg sem er fyrst og fremst áfram raunhæf nýting orkunnar varðstaða um stoðstofnanir og jákvæð markaðssetning er það sem þarf förum þangað ég legg til að þessari tillögu verði vísað til háttvirtrar iðnaðarnefndar vonandi til jákvæðrar afgreiðslu